Krivine, notre ancien collègue d'extrême gauche, que j'avais trouvé saccageant mon université à coups de barre de fer, mais dont je déplorais en revanche qu'en tant que député, il ne fut pas admis dans la délégation de ce Parlement chargée des relations avec les États Unis. Je suis opposé à la violence et je condamne toute violence, d'où qu'elle vienne, dont mes collègues ont pu être l'objet. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est ouvrir un débat sur la violence politique en général, parce que notre collègue nous a fait part de son expérience, mais je pourrais faire part de la mienne. À pratiquement toutes les réunions publiques que j'ai organisées, des agressions physiques ont été commises par des militants de gauche ou d'extrême gauche

Ouvrons un débat, mais sur la violence politique en général au sein de l'Union européenne.